Mechanizmus vzájomnej pomoci, ak sa správne nastaví, môže Úniu stmeliť a viesť k prehlbovaniu integrácie a solidarity medzi členskými štátmi.

Ak má mať mechanizmus význam, koordinácia sa musí prehĺbiť v oblasti hospodárskej, ale aj v oblasti sociálnych politík.

Medzivládny či dokonca súkromno právny charakter navrhovaného mechanizmu môže posunúť projekt európskej integrácie o niekoľko rokov späť. Chcela by som preto vyzvať nielen Komisiu, ale najmä zástupcov členských štátov, aby od podobných úvah upustili. Ak máme krízu využiť aspoň v niečom pozitívne, tak jej musíme pripísať mobilizačný, a nie odstredivý význam. Nastavenie a fungovanie trvalého mechanizmu pre stabilitu by sa malo odohrať v čo najtesnejšom zväzku s rámcom Európskej únie a mali by sme pri tom využiť inštitucionálne postupy posilnenej spolupráce.